Señor Presidente, para el Grupo del Partido Popular Europeo el proceso negociador tras la primera lectura ha permitido incorporar a la futura PPC aspectos que para nosotros eran esenciales y que, sin restarle ambición, le añaden realismo y la flexibilidad que estaban ausentes tanto de la propuesta inicial de la Comisión como del informe de la ponente. Puesto que la postura del Consejo estaba más cerca de los planteamientos de nuestro Grupo, el resultado tras los diálogos tripartitos nos resulta mucho más satisfactorio, en particular, en temas claves como los modelos de explotación, los descartes, el contenido de los planes plurianuales, la gestión de la capacidad de la flota o la atención a la situación de las pesquerías mixtas, pasadas por alto pese a que constituyen la mayor parte de las pesquerías de la Unión. Particularmente importante han sido los avances en el concepto de gestión a través del RMS, que deberá alcanzarse con carácter general en 2015, siempre que sea posible, o de forma progresiva hasta 2020 para todas las especies, y el hecho de que el parámetro clave sea, como también solicitábamos, la mortalidad por pesca en lugar de la biomasa. En otro de los temas más complejos, la prohibición de los descartes, se ha logrado como propuso el PPE un calendario más realista que tiene en cuenta las pesquerías mixtas. Se arbitran también soluciones y períodos transitorios para los casos en que el aumento de la selectividad resulte extremadamente difícil o los costes del desembarque resulten desproporcionados, al igual que se ha tratado de encontrar una salida para las flotas que no disponen de cuotas de determinadas especies, o esas sean demasiado bajas como para poder aunar la política de descartes con el mantenimiento de la actividad.